Inițiativa privind Parteneriatul estic este deosebit de importantă și este necesară implementarea cât mai rapidă a unui set de instrumente care să faciliteze aplicarea sa. Salut platforma de colaborare promovată de acest nou cadru de parteneriat, deoarece necesitatea unei recalibrări a relației cu vecinii este vitală, nu numai în vederea eficientizării relației de cooperare cu aceștia, dar și pentru a putea rezolva problemele majore cu care ne confruntăm la ora actuală criza economică, securitatea energetică și care nu pot fi gestionate exclusiv la nivel intern. Parteneriatul stimulează proiecte de importanță maximă pentru Uniune, prin promovarea unui cadru instituționalizat care plasează atât relația cu vecinii, cât și cooperarea intraregională în vecinătate, la un nivel superior. Există proiecte prioritare indispensabile pentru abordarea crizei energetice cele din regiunea Mării Negre și cele care folosesc resurse din zona Mării Caspice.